Fontos, hogy az Európai Unió közösségi szinten reagáljon az energiabiztonság érdekében, de azoknak a tagállamoknak is kell lépniük, amelyek még nem rendezték kellőképpen kétoldalú politikai viszonyaikat Oroszországgal.

Számunkra mégis a legolcsóbb az Ukrajnán keresztül vezető tranzit megnyugtató, stabil rendezése lenne. Kérjük a Bizottságot, hogy az Unió lépjen föl közösségi szinten, legyen közvetítő Oroszország Ukrajna között és kényszerítsen ki egy garanciarendszert az ukrán tranzit ügyében.